mert a nemzetközi munkaügyi szervezet, az ILO 2000 ben elfogadott egy egyezményt, egy nemzetközi egyezményt, ami 18 hétben állapítja meg a szülési szabadság minimális hosszát. Időközben azonban annak vagyunk tanúi, hogy az egyes ellátórendszerek annyira szétfejlődtek, a szülés és a szülői szabadság kombinációja kapcsán a szülési szabadság hosszát, a finanszírozást, a juttatás magasságát illetően, hogy ma közös nevezőt találni gyakorlatilag lehetetlen. Minden jó szándék ellenére, ami biztos, hogy mindnyájunkat vezérel akár a jobb, akár a baloldalon ülünk ebben a házban, nem tudunk olyan döntést hozni, amelyik mindegyik tagállamban örömmel fogadtatik és mindegyik tagállamban tetszést arat. A jó megoldás az lett volna, ha megmaradunk ebben a javaslatban a munkabiztonság és az egészségvédelem talaján, és egy másik előírásban erősítjük az esélyegyenlőséget. Akkor, amikor a Gender pay gap ekről szóló jelentést terjesztettem elő ebben a házban, rámutattam arra, hogy mennyire hátrányos helyzetbe kerülnek azok az anyák, akik az első gyermekük után jönnek vissza a munkaerőpiacra. Tehát az esélyegyenlőséggel is probléma van, és ezt meg kell oldanunk. De addig, amíg a szülésben az apák és az anyák nem tudják ugyanazt a feladatot vállalni, tehát az apák nem tudnak szülni, addig az esélyegyenlőséget valószínűleg máshol kell megoldanunk. Az esélyegyenlőség meg kell, hogy oldódjon, illetve előre kell ebben is lépnünk, de nem ebben az irányelvben.